Monsieur le Président, l'ouverture du marché européen de la banane à l'Équateur est un risque majeur pour les producteurs antillais. En effet, l'Équateur est le quatrième producteur mondial de bananes c'est un géant par rapport aux Antilles françaises. Certes, la présente proposition de règlement prévoit des instruments de sauvegarde, mais aucun ne me paraît suffisant. Le plus important est un mécanisme de stabilisation, qui permet de rehausser les droits de douane en cas de dépassement d'un seuil de volume de bananes importées. Cependant, il n'a jamais été utilisé contre le Pérou, qui a pourtant dépassé ce seuil chaque année depuis

Ces instruments de sauvegarde sont donc des leurres.